Ne aflăm într o perioadă dificilă în materie de datorii publice și perspective de investiții. Însă se depun eforturi continue de consolidare a bugetelor naționale. De aceea, susțin prevederile raportului și consider că Parlamentul European și toate instituțiile Uniunii ar trebui să dea dovadă de solidaritate cu condițiile economice și bugetare dificile din statele membre.

Totodată, susțin continuarea reformelor structurale, menite să asigure o funcționare mai eficientă a instituțiilor. La nivel european, principalul obiectiv este de a avea instituții suple, dar și eficiente în același timp.